Herr Kollege Lambsdorff, wenn Sie die Debatten verfolgt haben, dann wissen Sie, dass meine Fraktion sich immer dafür eingesetzt hat, dass es ein Vorgehen gibt, das wir auf die Formel gebracht haben Solidität und Solidarität.